Grudniowe wybory do Dumy pokażą, w jakim kierunku przez najbliższe lata będzie się rozwijał nasz największy kontynentalny sąsiad. Czy będzie to ograniczona demokracja, czy już postępujący autorytaryzm?

Wszystkie fakty wskazują na powolne dryfowanie w kierunku jednowładztwa prokremlowskiej partii Jedna Rosja.

Chociażby zmiany w prawie wyborczym wprowadzane przez rząd, zwiększające próg wyborczy do 7, nasilenia ataków i szykan wobec opozycyjnych działaczy politycznych, brak pluralizmu w mediach oraz odmowę rejestracji partii politycznych.

Nasilenie tych działań należy wiązać z sondażami publikowanymi przez niezależne rosyjskie media, które wskazują na coraz mniejsze poparcie dla działań rządzących.

Przede wszystkim dążyć do uwolnienia opozycyjnych działaczy oraz polityków.